Panie komisarzu, wydaje mi się, że wszystkie kraje członkowskie powinny zostać włączone w ten proces zwalczania kryzysu, a metoda wspólnotowa, o której tak dużo mówimy, ma swoją wartość i nie powinniśmy powoływać nowych bytów, nowych instytucji. Komisja Europejska ma pełen mandat do tego, aby stać się tym organem, który będzie koordynował politykę zwalczania kryzysu.

Wczoraj mieliśmy taki przykład, kiedy chcieliśmy włączyć przedsiębiorców w ten sam system co pracowników firm transportowych.

Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na pomocniczość, włączenie również parlamentów narodowych państw członkowskich w tę debatę, aby czuli się współodpowiedzialni za ten proces wychodzenia całej Unii Europejskiej z kryzysu.